Ich war am vergangenen Wochenende beim informellen Rat der Umweltminister in Sevilla.

Das ganze Treffen war auch ausgezeichnet organisiert, man spürte das Engagement der spanischen Ratspräsidentschaft in dieser Sache.

Die Länder sind sich überhaupt nicht einig, wie wir jetzt weitermachen sollen.

Führung wieder gewinnen Ich stimme all denen zu, die hier gesagt haben, unser Versprechen, 30 CO 2 zu reduzieren, sollten wir jetzt weiter anmelden.

Glaubwürdigkeit zeigen Die 7,2 Milliarden Euro müssen noch vor Mexiko in die Tat umgesetzt werden. Die Länder in Afrika müssen merken, dass schon erste Maßnahmen anlaufen.